A Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében üdvözlöm az új testület fölállítást, amely az egyik legfontosabb gyakorlati átültetése a Lisszaboni Szerződésnek. Az új testületnek természetesen költségvetésre van szüksége, ugyanakkor legalább ilyen fontos meghatározni és megfelelni a költségvetési alapelveknek, a pénzügyi szabályoknak a költségvetési és pénzügyi elszámoltathatóság miatt. Az elmúlt években a DG Relex szel volt a bizottságunknak ebben vitája, ezért ezt különösen szeretném hangsúlyozni. Nagyon fontos a megfelelő szervezeti és működési szabályzat kialakítása. Fontos szem előtt tartani a feladatok, funkciók és források megkettőzöttségének elkerülését, valamint minden lehetőséget figyelembe kell venni a kiadások hatékonyságának biztosítására. Az új szervezet hatékony működésének zálogát az áttekinthető és egyszerű szervezeti felépítés és erőforrás gazdálkodás jelenti. A munkatársak három forrásból, az EU intézményekből, a tagállamokból és a fogadó ország szakértőiből állnak majd össze. Különösen fontos, hogy az intézményekből és tagállami alkalmazottakból felállott testület ebben teljes egyenlőségű legyen, ezért fontosnak tartjuk a tréninget, és nagyon fontos, hogy a kiválasztási elv és gyakorlat egységes folyamatokon, követelményeken alapuljon.